My się oczywiście zgadzamy, że rozwój powinien mieć możliwie zrównoważony charakter. Ta rezolucja jest jednak o czymś innym. Pod pretekstem równoważenia globalnego rozwoju autorzy proponują nam rozwiązania albo nieadekwatne, albo wprost szkodliwe. Cóż bowiem wspólnego ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym ma wprowadzanie podatku od transakcji finansowych? Przypominam, że dzisiaj rano przewodniczący Barroso już zdążył wydać pieniądze zebrane z tego podatku, tyle że wydał je na środki walki z kryzysem finansowym, więc będzie bardzo trudno wydać te pieniądze raz jeszcze, tym razem na politykę klimatyczną. Przypominam również, że wiązanie podatku z określonymi wydatkami jest niezgodne z zasadą uniwersalności podatku. Zakaz produkcji ropy niekonwencjonalnej, który dotyka śladową część terenów Kanady i Stanów Zjednoczonych, nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Podobnie hamowanie czy też globalne wypisanie się z użytkowania energii nuklearnej nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem. Wprowadzanie tych wątków do tej niezwykle rozdętej rezolucji oznacza tylko jedno brak wspólnego stanowiska Unii Europejskiej na konferencję w Rio. Są w tej rezolucji również recepty, które mogą przynieść skutki wprost katastrofalne, w szczególności dla najbardziej ubogich części populacji światowej. Mam na myśli postulat globalnego znowu wycofywania się z kopalnych źródeł energii i zastępowania ich źródłami odnawialnymi.

W jaki sposób te koszty mają być poniesione przez społeczeństwa, które żyją na granicy ubóstwa? Kto zapłaci za budowę nowych sieci, za instalacje wypełniające luki w dostawach energii, za same nowe instalacje? Rezolucja w tym kształcie nie nadaje się do przyjęcia, ale jeżeli będzie przyjęta, odegra tylko i wyłącznie szkodliwą rolę dla koordynacji europejskiej polityki przed szczytem globalnym w Rio.